Frau Präsidentin, Hohe Beauftragte! Die Debatte hier in diesem Haus Sie haben sie interessiert verfolgt hat vor allem einen gemeinsamen Nenner, und das ist die Aufforderung an Sie, Hohe Beauftragte Erheben Sie Ihre Stimme!